Odpad z elektrických a elektronických zariadení sa v Európskej únii rýchlo zvyšuje a jeho neefektívna likvidácia a neodborný zber predstavujú závažný problém pre životné prostredie a ľudské zdravie, ale aj plytvanie s materiálom a zdrojmi, ktoré nie sú neobmedzené. Vo svetle nových poznatkov získaných počas uplatňovania smernice o odpade s elektrických a elektronických zariadení sa javí potrebné vhodne upraviť niektoré časti tejto právnej úpravy, ktoré doteraz spôsobovali značné aplikačné problémy v praxi. Súhlasím preto s ustanoveniami vedúcimi výrobcov a spotrebiteľov k väčšej zodpovednosti za riadne zneškodňovanie takýchto zariadení. No a čo sa týka doterajšieho vytýčeného cieľa, pripomínam, že tento cieľ neberie do úvahy veľmi odlišné hospodárske podmienky v jednotlivých členských štátoch. Percentuálny podiel z množstva uvedeného na trh v určitom časovom úseku podľa môjho názoru lepšie zohľadní špecifiká členských štátov a ich osobitnú situáciu na trhu s elektrozariadeniami.